Aș dori să mă refer la transparența facturilor în ceea ce privește energia consumată de către gospodăriile europene și aș dori să vă întreb dacă intenționați să creați un cadru comun, niște recomandări privind informațiile minime ce trebuie să fie conținute în factura de energie, astfel încât pentru consumatori să fie, pe de o parte ușor de înțeles dar și suficient de clară.